de recourir à des formules qui se ressemblent d'une année sur l'autre et de renouveler toujours les mêmes espoirs. Aujourd'hui, c'est différent.

Nous avons devant nous un rapport bien réfléchi, bien structuré, aussi précis que possible. Le rapport que nous a présenté Mme Wiseler Lima est une référence incontournable pour les semaines, les mois et peut être les années à venir en matière de discussion sur les droits de l'homme.

Elle aborde aussi les tendances lourdes qui conditionnent le respect des droits de l'homme dans le monde et parmi ces tendances lourdes, elle regrette bien entendu le recul du multilatéralisme. Qui dit recul du multilatéralisme dit trahison d'une méthode qui a fait ses preuves et abandon d'un acquis en matière de respect des droits de l'homme.

Il est particulièrement fâcheux de trouver parmi eux des membres mêmes de l'Union européenne.

J'avais, l'année passée, présenté un rapport sur l'interdiction des mariages forcés et des mariages de mineurs et nous avons, en tant que Parlement européen, voté majoritairement pour faire de l'interdiction du mariage des mineurs et des mariages forcés un élément de conditionnalité dans notre démarche en matière de relations extérieures. J'ose espérer que le dernier mot en la matière n'a pas encore été dit.